Herr Präsident, schon die bisherigen Tagungen des Weltwasserforums waren vom Bemühen getragen, den sparsamen und richtigen Umgang mit dem wertvollen Gut Wasser zu regeln. Das ist zu unterstützen.

Bis 2009 hätten die Länder Zeit gehabt, die Richtlinie umzusetzen, dass ist nicht geschehen.

Letztlich glaube ich aber bei allen Mängeln, die man bei jeder Entschließung finden kann, dass die Entschließung grundsätzlich richtig ist und dass das die richtige Botschaft des EU Parlaments an das sechste Weltwasserforum ist, und ich werde daher auch dieser Richtlinie zustimmen.